Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, la commission de l'emploi et des affaires sociales a souhaité poser cette question, et elle ne savait pas, à ce moment là, que le jour même où nous en débattrions, l'OIT sortirait les chiffres du chômage des jeunes à l'échelle planétaire,

et sans formation. L'Union européenne est le mauvais élève à l'échelle planétaire. Or, lorsque je regarde les défis qui sont ceux de l'Union européenne, à l'échelle planétaire, ici et ailleurs, à longueur de journée, nous disons que l'Europe doit remporter le défi de l'innovation, que c'est l'innovation, que c'est un terme que je n'aime pas notre capital humain qui nous permettra de gagner la bataille de la mondialisation. Or, si c'est cela le diagnostic que nous posons, comment pouvons nous laisser en dehors du marché du travail et exclure toute une génération? C'est toute la question de l'impact social de cette crise, qui n'est pas pris en compte, qui est négligé, qui est regardé comme une question secondaire. Et c'est un risque collectif que nous prenons et dont nous voyons déjà, dans un certain nombre de pays, les conséquences. Alors, la Commission européenne a mis en place des équipes d'action dans huit de nos États membres l'Italie, l'Irlande, la Grèce, le Portugal, la Lettonie, l'Espagne, la Lituanie, la Slovaquie pour que l'Union européenne mobilise ses actions,

Alors, nous vous demandons, Monsieur le Commissaire quel constat faites vous? Quelles propositions faites vous? Où en êtes vous? Nous vous accompagnerons, dès lors que des propositions utiles seront faites en ce sens.

Nous avons besoin que ce que nous avons défini ensemble comme objectifs de cette stratégie UE 2020 qui, me semble t il, n'a pas pris une ride, de ce point de vue là soit suivi d'actions. Or, dans cette stratégie, dois je vous le rappeler, nous avions dit que nous voulions que le décrochage scolaire soit réduit à 10 des jeunes

Les propositions sont sur la table. Je prends acte des conclusions du Conseil du 11 mai 2012 visant à renforcer le potentiel créatif et l'innovation des jeunes. Il y a urgence pour que l'Union se mobilise en ce sens. Le Parlement européen, et notamment votre commission de l'emploi et des affaires sociales, lorsqu'elle examinera le rapport de Mme Jutta Steinruck sur le programme social pour le changement et l'innovation, vous fera des propositions pour que nous puissions financer une garantie jeunes, afin que les jeunes, lorsqu'ils sortent du système scolaire ou lorsqu'ils perdent leur emploi, ne soient pas plus de quatre mois sans emploi, sans proposition de formation ou sans proposition d'apprentissage.

et sur votre force de proposition. C'est l'occasion ici d'en débattre et de faire des propositions qui vont de l'avant.